Señorías, el exceso de créditos que existe actualmente en el mercado ha provocado un precio del carbón tan bajo que no existe ningún incentivo para invertir en tecnologías bajas en emisiones de carbono. El backloading fue una medida temporal para salvar el ETS. Ahora, la Comisión debe adoptar medidas estructurales para corregir los desequilibrios en el mercado y asegurar su estabilidad. Las medidas que se deben adoptar tienen que buscar conexiones entre el mercado europeo y otros sistemas regionales para establecer un auténtico mercado mundial del carbono.